Dat staat buiten kijf en daar ben ik ook blij mee. Over twee zaken maak ik mij echter nog wel ernstige zorgen.

En dat heeft een grote invloed op de economie en op de handelsrelaties met dit land. Er is dringend een betere aanpak van dit probleem nodig, eventueel in samenwerking met de Europese instellingen. Een tweede zorg is de slechte bestuurlijke organisatie in het land, zie paragraaf 28 van de resolutie. Een goede bestuurlijke organisatie is echter nodig om EU wetgeving goed ten uitvoer te kunnen brengen, om zodoende niet achter de feiten aan te lopen. Zolang deze beide knelpunten nog niet opgelost zijn, ben ik bezorgd over het snelle tempo waarmee het Hongaarse voorzitterschap de toetreding van Kroatië wil bewerkstelligen.